Bez jednotného postupu vzniká velmi nerovná ekonomická situace, na kterou mimo jiné doplácejí především státy Evropské unie s velkým podílem průmyslové výroby. Redukce CO 2 přitom nadále zůstane pouze symbolem hledání nových technologií bez uhlíku. Je nutné opustit ideologický přístup a soustředit se na hledání nových zdrojů energie. Ideologický přístup některých zemí je bludným kruhem i slepou uličkou současně. Nepotřebujeme bojovat proti změnám klimatu, které vždy probíhaly, vždy probíhat budou a jsou zcela mimo možnosti ovlivnění civilizačními prostředky. Potřebujeme zabezpečit zdroje a energie pro budoucí generace a potlačit energetickou chudobu. Je nutné zabezpečit takové zdroje, které nebudou zásadně poškozovat klíčové složky životního prostředí a budou cenově dostupné.